Le référendum constitutionnel n'a été ni libre, ni transparent, ni indépendant et donc certainement pas démocratique. Une répression aveugle et sauvage s'est abattue sur ceux qui ont fait campagne contre la réforme constitutionnelle.

Je voudrais vous poser une question extrêmement précise sur un dossier précis qui touche à la manière dont l'Union européenne aide les réfugiés burundais. Une demande d'aide a été introduite pour permettre aux 500 à 600 étudiants burundais de poursuivre leur cursus à Kigali avec d'ailleurs l'appui des autorités rwandaises. Or, on me dit que cette aide aurait été refusée sur la base d'un avis de votre représentant au Burundi, qui estimerait que cela fâcherait M.

Donc voilà, je vous ai posé cette question de manière très précise, cela m'embarrasse de vous la poser et j'aimerais que vous nous informiez sur cette question.